við íslendingar búum við kreppuástand við búum við efnahagskreppu og við búum við stjórnmálakreppu vandamálin á efnahagssviðinu og stjórnmálasviðinu tengjast og tvinnast saman með ýmsum hætti en í stuttu mál náum við ekki tökum á þeim fyrri nema okkur takist að leysa þau síðari við munum ekki ná tökum á efnahagsmálunum nema við komumst út úr þeirri pólitísku krísu sem einkennt hefur undanfarin ár pólitísk krísa segi ég stjórnmálakreppa stjórnarkreppa á lausn þessa vanda berum við öll ábyrgð hvert með sínum hætti og í samræmi við þá stöðu og þau verkefni sem hvert okkar hefur tekið að sér fjárlagafrumvarpinu sem nú liggur fyrir þingi hefur verið lýst sem kreppufjárlögum það eru orð að sönnu frumvarpið gerir ráð fyrir enn frekari niðurskurði hjá ríkinu og um leið auknum skattahækkunum bæði beinum og óbeinum dulbúnum og augljósum þessar skatta og gjaldahækkanir hafa svo aftur víðtæk áhrif þær valda meðal annars vísitöluhækkunum sem auka skuldir og þyngja greiðslubyrði heimilanna svo eitthvað sé nefnt ef þessar gjaldahækkanir verða til dæmis til að vísitalan hækki um eitt prósent sem vel getur gerst þá má áætla að skuldir heimilanna sem mjög eru í sviðsljósinu í dag hækki við það eitt um þrettán til fjórtán milljarða króna þetta er eitt sem snertir fjárlagafrumvarpið raunar eru forsendur frumvarpsins augljóslega þær að við verðum enn um sinn að kljást við mikla efnahagslega erfiðleika við erum enn í miðri efnahagskreppu því miður þetta finna heimilin í landinu á hverjum degi við hver mánaðamót þetta finna fyrirtækin atvinnulífið og fjárlagafrumvarpið gefur því miður ekki góð fyrirheit um framhaldið hæstvirtur fjármálaráðherra hefur lengur en flestir menn talið sig sjá til lands og talar í dag um viðsnúning eins og áður vonandi og ég segi vonandi er þetta ekki úr lausu lofti gripið hjá hæstvirtum fjármálaráðherra en þau merki sem hann talar um og má lesa út úr fjárlagafrumvarpinu gefa okkur til kynna að gangi þau eftir þessar spár sem við verðum að teljast bjartsýnar þá komumst við út úr kreppuástandinu hugsanlega á næstu tíu árum það er ekki hraðar því miður hæstvirtur forseti nú saka mig áreiðanlega margir um bölmóð og svartsýnisraus eins og háttvirtur síðasti ræðumaður gerði en við því er þá það eitt að segja háttvirtir þingmenn magnús orra schram og aðra að við getum ekki annað en horfst í augu við staðreyndir við getum ekki talað okkur út úr vandanum það er alveg sama hvað menn senda út margar fréttatilkynningar halda marga blaðamannafundi útbúa margar stefnuáætlanir með fínum og flottum fyrirsögnum og gefa yfirlýsingar um að nú sé þetta allt að koma ef efndirnar láta á sér standa ef árangurinn kemur ekki í ljós staðan þarf hins vegar ekki að vera svona döpur við þurfum ekki að sætta okkur við þetta ástand til frambúðar raunsætt mat á hinum efnahagslegu aðstæðum segir okkur einfaldlega það sem hér erum að við höfum verk að vinna við höfum svo sannarlega verk að vinna og það eru vissulega til leiðir út úr vandanum ekki töfralausnir auðvitað ekki engar lausnir sem eru dregnar upp úr hatti og virka þegar í stað en lausnir engu að síður sem jafnt og þétt geta stuðlað að auknum hagvexti stórauknum hagvexti sem við þurfum á að halda

og betri aðkomu alls almennings tækifærin eru víða ef menn vilja og ef menn fái tækifæri til að nýta sér þau mér finnst hæstvirtur forseti blasa við að ef við viljum ná einhverjum árangri í þessum efnum þá þurfum við svo sannarlega að breyta um stjórnarstefnu við þurfum að gerbreyta stefnunni það má öllum vera ljóst að undir núverandi ríkisstjórn náum við ekki árangri í þessum efnum reynslan gefur okkur vísbendingar í þá átt valdatími þessarar ríkisstjórnar hefur því miður verið tími ótal glataðra tækifæra óbreytt ástand er ekki valkostur ef núverandi ríkisstjórn og núverandi samsetning á alþingi

þá þarf að rjúfa þing og efna til nýrra kosninga kosningar eru ekki lausn á öllum vanda en þær gætu þó hugsanlega losað okkur út úr þeirri pólitísku pattstöðu sem við nú erum í